Zur Lösung der Arbeitslosigkeit wie auch der hohen Jugendarbeitslosigkeit müssen endlich die richtigen Schritte gesetzt werden, vor allem nachhaltige Schritte.

Nehmen wir dieses Geld in die Hand, investieren wir es für eine nachhaltige Lösungsfindung zum Problem Jugendarbeitslosigkeit! Es kann nicht angehen, dass unsere wirklich gut ausgebildeten Jugendlichen im Prinzip auf der Straße stehen. Sie sitzen in einem Ruderboot, haben Sie eingangs in Ihrer Rede so schön gesagt. Nehmen Sie das Ruder gemeinsam mit Ihren Kollegen Regierungschefs bitte in die Hand, rudern Sie alle miteinander in die richtige Richtung, in eine nachhaltige Richtung!